og get þess í inngangi að síðan lögin um fæðingarorlof tóku gildi að frumkvæði fyrrverandi félagsmálaráðherra páls péturssonar á sínum tíma þá held ég að flestir geti verið sammála um að það hafi orðið mikil breyting til batnaðar að því er varðar jafnréttisbaráttuna eitt af meginmarkmiðum þeirra laga á sínum tíma var að jafna hlut kynjanna að því varðar fæðingarorlof vegna barna nú þegar komin er á kannski fimm til sex ára reynsla af þessum lögum þá hefur þess orðið vart í umræðunni menn hafa verið að velta fyrir sér hvað tekur við hvernig ber að þróa þetta kerfi sem er orðið í rauninni nokkurs konar fyrirmynd um hið fullkomna fæðingarorlofskerfi víðar við höfum heyrt að á norðurlöndunum er talsverð umræða um íslenska módelið og hefur það orðið umfjöllunarefni víða um heim þess vegna held ég að það sé ekki óvarlegt að ætla að á næstunni verði sú umræða sterkari en ella hvaða breytingar eigi að gera á kerfinu til batnaðar hvernig megi þróa það áfram nú þegar komin er nokkur reynsla á fyrirkomulag þess eitt af því jákvæða sem hefur verið gert síðan lögin tóku gildi er sú staðreynd að karlar hafa nýtt sér fæðingarorlofið í miklu ríkari mæli en jafnvel bjartsýnustu spár gerðu ráð fyrir það þýðir auðvitað tvennt það þýðir í fyrsta lagi að kostnaðurinn við fæðingarorlofið hefur reynst meiri heldur en áætlanir gerðu ráð fyrir en það er jákvætt að því leytinu til að það hefur orðið útgjaldaauki einfaldlega vegna þess að feður hafa í auknum mæli litið á þetta sem sjálfsagðan hlut það er að nýta orlofið til þess að vera með börnum sínum og held ég að það sé í rauninni ákveðin þjóðfélagsbylting sem hefur farið lágt og mætti ræða frekar um fyrirspurnin hljóðar þannig hver er skoðun ráðherra á hugmyndum um lengingu fæðingarorlofs foreldra upp tólf mánuði sem margir telja að sé næsta skref í þessum efnum í öðru lagi hafa kostir þess og gallar að lengja fæðingarorlofið verið kannaðir af hálfu ráðuneytisins og í þriðja lagi hvernig telur ráðherra unnt að bregðast við vanda foreldra barna á aldrinum níu til átján mánaða það er frá því fæðingarorlofi lýkur og þar til börn komast á leikskóla þetta bil hefur orði mjög til umræðu á síðustu mánuðum meðal annars á vettvangi fjölskyldunefndar ríkisstjórnarinnar mörg sveitarfélög hafa það nú á stefnuskrá sinni að borga svokallaðar fjölskyldugreiðslur og stefna jafnframt á uppbyggingu leikskóla allt niður í tólf mánaða aldur og spurningin er hvort í framtíðinni verði staðreyndin sú að það verði brúað bilið með fæðingarorlofi til tólf mánaða og síðan vistun á leikskólum